Voorzitter, in de Commissie buitenlandse zaken gaf de hoge vertegenwoordiger gisterenmiddag aan het zogeheten nieuwe Egypte concreet te willen steunen bij de bestrijding van het grootschalig woningtekort. Wie zich enigszins de enorme sociaaleconomische misère realiseert waarin het overgrote deel van de Egyptische bevolking verkeert, blijft niet steken in euforie.

In het nieuwe Egypte dienen alle burgers, ongeacht hun godsdienst, gelijk te zijn voor de wet, met gelijke rechten voor iedereen.